In der Kunst des Krieges schrieb der chinesische General und Philosoph Sun Tsu Halte deine Pläne undurchdringlich, dunkel wie die tiefste Nacht, und wenn du dich bewegst, falle wie ein Blitz. Ich glaube, dass die globale Strategie den ersten Teil dieses Ratschlags umfasst, aber in Bezug auf den zweiten Teil offensichtlich scheitert. Die globale Strategie ist ein wohlklingendes Dokument voller ehrgeiziger Ziele. Es ist nicht der Inhalt, der mich bewegt oder beschäftigt, es ist die Frage der praktischen Umsetzung. Seit Einführung der globalen Strategie ist die Welt unübersichtlicher geworden, aber ich frage mich, ob die Strategie uns dabei hilft, einige der kritischen Herausforderungen überhaupt zu lösen. Unsere Außenpolitik scheint uns mit Russland und den Vereinigten Staaten in Konflikt zu bringen. Bei den letzten Europawahlen war es offensichtlich, dass ein erheblicher Teil der europäischen Wähler Besorgnis über das hohe Ausmaß der Migration zum Ausdruck brachte, und doch scheint diese Strategie die Probleme nur noch zu verschärfen. Deshalb lassen Sie uns eine reaktionsschnelle Strategie entwickeln, die auf den Interessen der Mitgliedstaaten basiert. Lassen Sie uns darauf hinarbeiten, dass unsere Beziehungen zu wichtigen Akteuren wie Russland und den USA gedeihen.